Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Jahren reden wir davon, dass Russland ein unverzichtbarer Partner der EU ist, doch in Bezug auf eine strategische Partnerschaft klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Das sollte in aller Klarheit und Ehrlichkeit auf dem anstehenden EU Russland Gipfel thematisiert werden. Aus einem staatlichen Rohstofflieferanten und westlichem Technologie und Konsumgüterexport erwächst noch keine strategische Partnerschaft. Dieses Verhältnis beschreibt eher eine gegenseitige Abhängigkeit und die Gefahr der Marktbeherrschung und Erpressbarkeit. Von der Modernisierung, die Medwedjew versprochen hat, ist außer der Abschaffung der Sommerzeit nicht viel übrig geblieben. Russlands Uhren gehen rückwärts, statt Modernisierung erleben wir Restauration. Die russische Führung ist offenbar auf Demokratie und Rechtstaatlichkeit so versessen wie auf Noroviren. Heute vor neunzehn Jahren wurde die russische Verfassung angenommen, und genau heute hat der Wieder Präsident Putin den Moralverfall des Landes beklagt, doch der verläuft von oben nach unten. Als würde er von sich selbst sprechen, vermisst Putin vor allen Dingen Barmherzigkeit und Empathie. Putin hat sich für den Vorsitz der G 20 viel vorgenommen. Am Beginn seiner globalen Pläne sollten zumindest die Hauptprobleme im eigenen Land, wie Korruption und Behördenwillkür, bekämpft werden. Hierzu gehört auch der Fall Magnitski. Die russische Seite will Visafreiheit ohne Anbindung an die Menschenrechte. Darauf dürfen wir uns nicht einlassen, sondern wir sollten Visaerleichterungen ermöglichen und endlich ein Einreiseverbot für alle im Fall Magnitski inkriminierten Personen verhängen. Noch ein Wort zu Pussy Riot Bitte stimmen Sie morgen unserem Änderungsantrag zu, der die Freilassung der beiden Frauen fordert!

Gewiss ist die Demokratisierung Sache der Russen selbst. Der autoritäre russische Staat kann engagierte Bürger und Organisationen als ausländische Agenten diffamieren, doch er kann nicht verhindern, dass unsere Sympathie denen gehört, die unter Drohung und Schikanen für ein demokratisches Russland eintreten.